In der mir gegebenen Zeit von knapp zweieinhalb Minuten ist es mir leider nicht möglich, auf all die aufgeworfenen Fragen detailliert Antwort zu geben. Sie bekommen sie schriftlich. Nur wesentliche Blöcke herausgenommen und zusammengefasst Zum einen die laufende Periode Ja, hier sind Umstrukturierungen im Gange. Aber es liegt auch an den Mitgliedstaaten, die entsprechenden Vorschläge zu machen. Sie können sicher sein, dass die Kommission allen Vorschlägen nicht nur wohlwollend, sondern sehr pro aktiv gegenübersteht, die darauf abzielen, die Förderung von Klein und Mittelbetrieben und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, insbesondere der Jugendarbeitslosigkeit, entsprechend in Angriff zu nehmen.

Wahlkreisen.

Ich verfolge Diskussionen im Rat, aber auch hier im Haus, wo diese Grenzen durchaus kritisiert werden.

Definitiv ist es notwendig, dass wir in der Folge maßgeschneiderte Lösungen für die einzelnen Regionen finden, auch unter Nutzung der am besten verfügbaren Finanzinstitute, die hier auch einem gewissen Wettbewerb auszusetzen sind.

Mir geht das auch zu lange, und wir werden schauen, welche Möglichkeiten wir haben, diesen Zustand in Zukunft zu verbessern. Ich glaube, eine wesentliche Maßnahme könnte auch sein das ist von einzelnen Rednern auch angesprochen worden, wenn zum Beispiel bei jenem Teil des zukünftigen Finanzrahmens nämlich Rubrik 1 der sich sehr dezidiert mit nachhaltigem Wachstum beschäftigt, wo rund 500 Milliarden vorgesehen sind, durch ein klares Statement noch vor dem Sommer klargestellt werden könnte, dass dieses Geld in der nächsten Finanzperiode zur Verfügung steht. Denn dadurch würde sicherlich ein klares Signal an die Bürgerinnen und Bürger Europas, aber auch an die Märkte gehen, es gäbe eine verlässliche Planungssicherheit, in welche Richtung investiert werden könnte, und ich könnte mir vorstellen, das dadurch ein entsprechender Schwung und Schub entwickelt wird und dass Wachstum nunmehr ganz konkret auch durch Aktionen unterfüttert wird.